Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Montenegro ha compiuto indubbi progressi per quanto riguarda i negoziati di adesione all'Unione europea. Allo stato attuale sono stati aperti sedici capitoli negoziali, mentre quelli dedicati alla scienza e alla ricerca e ad istruzione e cultura sono stati inclusi in via provvisoria. Il governo montenegrino ha partecipato in maniera proattiva al processo di riconciliazione regionale e ha il merito di essersi allineato alla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, elemento molto importante soprattutto alla luce dell'attuale situazione di minacce terroristiche internazionali. Al Montenegro va quindi dato atto di aver compiuto miglioramenti importanti, che fanno ben sperare in vista del proseguimento dei negoziati. È per questo motivo che ho votato a favore.